Monsieur le Président, Je suis excisée et je ne veux pas que ma fille subisse cette pratique à son tour. Ma femme a accouché d'une petite fille, comment faire pour la préserver de l'excision? On aimerait la protéger, mais ma belle mère insiste pour qu'elle soit excisée.

L'exciseuse qui enterre son couteau, la mère qui dit non à sa belle famille, le médecin qui refuse d'être complice toutes et tous prennent un risque en disant non aux mutilations. La pression sociale est très forte au nom de la tradition. Je ne vais pas rappeler ici l'horreur insoutenable de ces mutilations.

Ici, je veux humblement dire bravo à toutes ces femmes et ces hommes qui ont dit Non, ces traditions ne passeront pas par moi.

Madame la Commissaire, ces femmes comptent aussi sur vous. Proposez leur des solutions maintenant, car comme vous l'avez dit, il reste encore beaucoup à faire.